Cred că, în actualul context, analiza acestui raport asupra comunicării Comisiei cu privire la recuperarea locurilor de muncă este una importantă.

Se vorbește în raport despre faptul că nu există o corelație între produsele universităților și ale factorilor de pregătire profesională și realitatea din piața muncii. Nu se găsesc ingineri, nu se găsesc lucrători comerciali, nu se găsesc tehnicieni. Cred că va trebui ca, la nivelul statelor membre, dar și la nivel european, să încercăm să orientăm sistemul profesional, cel puțin cel de formare profesională continuă, spre o mai mare aplicativitate în ceea ce privește piața muncii. De aceea, salut și decizia de a defiscaliza forța de muncă care, în momentul de față, în foarte multe state membre este excesivă și nu face atractivă angajarea de către angajatorii publici și privați a acestei forțe de muncă.